Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, aplicarea programului Orizont 2020 a adus beneficii.

Este cel mai mare program, așa cum s a spus, de cercetare din lume, dar are ca obiectiv și să ofere răspunsuri la provocările sociale și economice. Susțin modificarea propusă a sintagmei spațiul european de cercetare cu spațiul european de educație și cercetare.

Dacă dorim reindustrializarea Europei, dacă dorim dezvoltarea IMM urilor, avem nevoie de o educație aplicativă, educație adecvată dezvoltării economice. Inovarea industriei, dezvoltarea cercetării din toate domeniile pot duce la o viață mai bună a oamenilor. Până la urmă, acesta este scopul cercetării. Este nevoie de îmbunătățirea abordării acestui program, astfel încât rezultatul cercetării și inovării să poată fi preluat, aplicat de IMM uri mult mai ușor. Evaluarea la jumătatea perioadei a acestui program permite formularea unor recomandări și o felicit pe raportoare, dar vreau să subliniez câteva lucruri. Aș dori ca acest program Orizont 2020 să aibă un mai mare impact asupra zonelor mai sărace și să contribuie mai mult la coeziunea socială și trebuie să susținem cercetătorii.